Hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi. Jaz v svoji razpravi seveda se ne bom dotikal pravnih področij, že tako sem danes slišal preveč takih ali drugačnih pravnih strokovnjakov. To bomo prepustili tistim, ki so za to poklicani v tej državi, sem pa trdno prepričan, da je, vsaj kar se tiče področja šolstva, eden izmed največjih strokovnjakov v naši državi doktor Pikalo, in tudi verjamem, da tisto rešitev, ki nam jo je danes ponudil za odpravo te neustavnosti, da je tudi dobra za Slovenijo in da bo tudi prestala ustavno presojo ponovno, kolikor bo to potreba. Zdaj, s svoj bistvu ta svoj drug del bom začel z enim stavkom: Sistem javnega šolstva v Sloveniji je dober. Pika. Moje mnenje, ni samo moje mnenje, sem trdno prepričan, da je to mnenje velike velike večine Slovenk in Slovencev. Je pa to mnenje, ki je zapisano v številnih raziskavah, ki so bile narejene v primerljivosti šolstva v Sloveniji in pa drugod po Evropi. Jaz sem, verjemite mi, kar nekaj prebral zdajle v tem času, ko smo se začeli seznanjati s to temo. Marsikje smo zelo dobri, nekje imamo še kaj za postoriti, sem pa v eni izmed teh raziskav celo zasledil, da nam celo očitajo, da imamo preveč razvejan sistem teh javnih šol, in verjetno pripravljavci te ankete niso poznali našega sistema podružničnih šol, ne. Če sem kaj, na kaj ponosen v tem šolstvu, je to, da smo uspeli to šolstvo braniti pred tem, da bo v ozadju delovanja tega šolstva samo, bi rekel, eni finančni interesi. In to si izkazuje skozi ohranitev sistema podružničnih šol, ne. Kar nekaj jih imamo v Sloveniji, kjer obiskuje osem, deset, petnajst učencev in s tem kaj smo dosegli? jim dali možnost izobraževanja v domačem okolju, smo tudi te družine, mlade družine v hkrati prisilili oziroma jim dali ene pogoje, da ostanejo v teh ruralnih področjih, s katerega so v glavnem prebivalstvo izseljuje. Skratka, ena izmed zadev, na katere moramo biti ponosni. Zdaj ta debata javne šole, ne, javne šole tisto, kar jaz vidim, tako kot sem rekel, poleg tega da verjamem, da so izredno dobre, so predvsem tudi s tega vidika, ker sprejmejo, odprejo vrata vsakemu v tej deželi, ni važno, ali si oe otrok s posebnimi potrebami, ali si zdrav ali imaš kakšne drugačne omejitve. Vrata so vseh osnovnih šol so odprta za vse te otroke. Jaz ne vem, v zasebnih šolah tega ni, ne. Me zanima, kako so kriteriji sprejema v zasebne šole. Veroizpovedi staršev, v finančni položaj, ne vem. Se mi pa zdi, da to seveda ni pol, sploh ko imamo to debato o dostopnosti vsem in glede javnega šolstva v Sloveniji. Zdaj nenazadnje to javno šolstvo to javno šolstvo dobro dokazuje tudi ne vem, nenazadnje tudi v šolstvu kasneje, naši diplomanti, vsi, ki končujejo ta sistem izobraževanja in se kasneje vključijo v naše gospodarstvo. Mi imamo številna podjetja, ki so v špici v svoji panogi. Naši strokovnjaki ki so dobili znanje v teh javnih šolah, so zaželeni po celem svetu. Na žalost nam odhajajo, ne, to je drugo vprašanje, ki ga ne bomo danes razrešili. Ampak hočem povedati, da imamo dober sistem izobraževanja. Ne nazadnje, spoštovane kolegice in kolegi, tudi velika večina nas, ki smo danes v tem parlamentu, mi smo, če na hitro pogledam, smo sistem tega javnega izobraževanja. Pa vas je kaj oviral pri tem? Nas je, ne vem, poneumljal? Mislim, da daleč od tega. Tudi ne nazadnje se kaže, da imamo danes različne stranke politične z različnimi pogledi na svet, hvala nič slabega. Se pravi, dober sistem, nam je dal neke dobre podlage. Dal nam je neka strokovna znanja, ki smo jih vsak kasneje v življenju poskusili unovčit, na ta način, da si najdemo, poskušamo v tej družbi nekaj narediti in da se ne nazadnje s svojim znanjem in delom preživljamo sebe in pa svoje družine, ki jih imamo. To je za mene edino merilo, ki šteje. Seveda imamo pa v tem javnem zdravstvu, javnem šolstvu tudi še kaj za postoriti, ne, v smeri, ne vem, da bo to dejansko reke, če se govorimo o osnovni šoli, da bo dejansko brezplačna osnovna šola, ne, da bojo knjige brezplačne, ne samo do drugega razreda, da je to samo en korak, ampak da bo brezplačen komplet za čas kompletnega šolanja v osnovni šoli, da bomo morebiti naredili do absurdnih zadev, da v enaindvajsetem stoletju otroke, sedemletnike razbremenimo desetkilskih torb in podobno. Skratka, še kar nekaj izzivov, ampak smo na dobri poti, imamo dobre temelje. Tako da ... Zdaj tisto, kar je razlika med mojo generacijo veliko večino naših in pa zdajšnjo ne otrok, ampak staršev, ki stopajo, ne, jaz, če je bilo obvestilo mame, da mora priti v šolo, je šla s cmokom v grlu, ker seveda da sem nekaj ušpičil. Ne, danes je razlika od tega, kot smo že slišali od predsednika vlade, da hodijo v šolo z odvetniki, da že učitelji ne smejo nikomur nihče reči, nobene zadeve, ne. Seveda to je prinesla sprememba sistema, večanje socialnih razlik, ki smo jih uvedli s tem novim sistemom in pa seveda tudi pripeljal nenazadnje po mojem tudi do tega, da te javne šole, ki so dejansko dobre, odprte za vse, za nekatere pač niso več dovolj dobre. Za našega pa ni, naš bo šel pa v zasebno, naš je boljši, mi smo boljši ... Skratka, verjetno so to eni izmed razlogov, da se pač vpišeš. Zdaj, če si se sprejel to odločitev, pa vpisal otroka v javno šolo, se moraš tudi verjetno sprijazniti, da boš en del svojih finančnih sredstev tudi sam prispeval. Tako da ... Je to tista dilema, ki se danes nekako skozi? Koliko imamo teh šol? Ne nazadnje tudi, ... Samo še pozabil omeniti. Mi smo tudi, država je tudi omogočila takim, ki imajo pač take poglede, take potrebe, tudi s tem, da je omogočila, da imamo danes v Sloveniji šest zasebnih šol. Zdaj, večkrat je že bilo omenjeno, od tega so dve krščanske šole. Tisto, kar želim okrog tega, ke sem omenil, okrog krščanske šole, in ker je bilo danes že večkrat omenjen ta, ne vem, kak razredni boj, mi se moramo vprašati, v redu, jaz sem tudi trdno prepričan, da za vsem tem, kar se dogaja okrog financiranja, stoji Rimskokatoliška cerkev. Kdo pa je, spoštovani kolegice in kolegi, Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji? Ustanova, ki naj bi se po svoji funkciji, ki ki naj, katere naj bi bil core biznis ne vem, razširjanje krščanskih nauk, verstva, vsega tega. Pa dela danes to? Namenoma sem uporabil besedo core biznis, zato ker cerkev kot ustanova na Slovenskem z vsem tem, ker je v preteklih letih počela in počne tudi še danes, nima velikega ugleda. Zato je se srečuje s praznimi cerkvami ob ob nedeljah pri maši, ne nazadnje, da, da ne bom spominjal, bi rekel, kakor da sem, da si stvari izmišljujem, naj vas samo spomnim iz zgodbe iz polpretekle zgodovine pa oškodovanja velike večine vernikov s certifikati pa zadevami, ki so se dogajale v Zvonu ena in v Zvonu dva, ne, so se ukvarjali s televizijami iz pretvaji so porno vsebine, pa ne vem še česa. Ne nazadnje, je ta cerkev, Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji, tudi največji veleposestnik v tej državi in njim je v interesu, da ne morejo sfinancirati dveh šol? Lepo vas prosim, spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj, krog dostopnosti teh zasebnih šol v Sloveniji, ne, tudi to je bila ena več debata. Trenutno jih imamo na dveh lokacijah, v Ljubljani in v Mariboru. Jaz prihajam iz majhnega kraja, devet tisoč petsto prebivalcev. Pred tremi leti smo ugotovili, da mora biti sto let stara podružnična šola, potrebna obnove. Nismo dobili evra sredstva od države. Iskali sofinanserje, je bil verjetno velik naval tudi teh zasebnikov, da bojo v Hrastniku odprli zasebno šolo, tako kot je verjetno v Halozah pa v Oplotnici pa še kje drugje po Sloveniji, toliko okrog tiste enakosti Lokalne skupnosti smo mogli skupaj stup stopiti skupaj in sfinancirati štiri milijone obnove te šole, v kateri podružnično, katero obiskuje dvesto naših otrok. Hvala bogu, bomo naslednje tri, štiri leta pač plačevali ta puf, ki smo ga naredili, pa kako drugo dejavnost malo zmanjšali. Zdaj, neplačilo popolnoma, plačilo vseh obveznosti s strani države, kar se zdaj zahteva. Ja kaj pa je bila pol razlika med zasebno pa javno šolo? Morebiti samo še ene dva, dva odziva na debata, ki je bila danes. Gospod Tonin je sprašal, da je SD s tem pridobila, da je to nekako naš en piar projekt. Kaj pa je vaš piar projekt Nove Slovenije? Vaša politika je zasebno šolstvo, zasebno zdravstvo. kdo pa je vaša volilna baza? Samo bogataši? Gospod Horvat, se vas spomnim, ko ste pred meseci govorili pa nam razlagali, boste ja podprli ta zakon, ki bo nekaj evrov prinesel tej ubogi ženici iz Ptuja v zeleni ruti in gumijastih škornjih in še ne podobno. Verjetno ta ima dovolj denarja, da si bo plačevala javno mislim, zasebno šolstvo, zasebno zdravstvo in š vse tisto, kar počnete, v tej ... Tisto, kar mi v SD-ju delamo, se mi zdi ti ()tisto, kar je prav, kar je prav za veliko večino teh državljanov, in tisto, kar je, razmišlja, naj pa v končni fazi odloči ustavni sodniki v tej zadevi, tudi z, kak sistem financiranja mora biti. Ne more to, spoštovani kolegice in kolegi, si to pristojnost vzeti Ustavno sodišče. Je pa tisto, kar se pa jaz zagovarjam pa takoj podpišem, naj se o tem izjasnijo državljanke in državljani na referendumu. Sem trdno prepričan, da že v naprej vem, kak bo odgovor. Zdaj, če sem začel, bom tudi končal iz s tem stavkom. Sistem javnega šolstva v Sloveniji je dober, verjamem v rešitev, ki jo predlagal doktor Pikalo, seveda zato jo bom tudi skupaj s kolegicami in kolegi z veseljem podprl. Hvala lepa.